Señor Presidente, oímos hablar a menudo de la crisis como quien habla del sexo de los ángeles, banalizando algo tan serio como la perspectiva de género y las políticas de igualdad. Es difícil atribuirle un sexo a la crisis y, sin embargo, la crisis tiene género, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Por mucho que haya quien insista en negar la realidad, las instituciones económicas, financieras y políticas que causaron la crisis son, aún hoy, entes masculinizados. Pero lo más preocupante tiene que ver con quien la está sufriendo, y aquí hay nuevamente una certeza las mujeres.

No, por descontado, pero sí fundamentalmente las mujeres. El paro, la precarización del mercado laboral, los recortes, sobre todo en políticas sociales, suponen una triple losa añadida sobre las mujeres como trabajadoras y como usuarias mayoritarias de estas políticas. Hablar de mujeres y crisis exige ir a la raíz de esta guerra ideológica, a las causas estructurales de la misma. Por ello, el peor de los cinismos es el de quienes lamentándose de forma paternalista del sufrimiento de tantas personas, la mayoría mujeres, pretenden hacernos creer que el austericidio que tanto defienden y tan bien practican no tiene nada que ver con ello.